Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, j'ai l'honneur, une fois de plus, cet après midi, de prendre la parole au nom de la haute représentante, Lady Ashton, et non pas au nom du Conseil, comme le tableau l'indique. L'Union européenne et les États Unis attachent beaucoup d'importance à ce que leurs citoyens puissent se déplacer facilement d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Cette mobilité peut être facilitée dans une large mesure par la possibilité d'effectuer ces voyages sans visa préalable et sans frais.

Ainsi, quatre États membres sont toujours exclus du bénéfice du programme américain d'exemption de visa la Bulgarie, Chypre, la Pologne et la Roumanie.

Cet heureux dénouement est à mettre à l'actif de la Commission qui ne ménage pas ses efforts en vue de faire bénéficier tous les États membres du programme d'exemption, mais aussi des Présidences successives qui œuvrent à l'avancement de ce dossier. Ainsi, la Commission produit, chaque année depuis 2006, un rapport concernant tous les pays tiers qui maintiennent l'obligation de visa vis à vis de nos citoyens, en violation du principe de réciprocité, car l'Union européenne attache beaucoup d'importance à l'existence d'une réciprocité totale

Si l'Union exempte certains pays tiers, il est normal que ceux ci fassent de même en faveur de nos ressortissants. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité que nous comprenons bien, les États Unis ont décidé d'introduire, début 2009, un système d'enregistrement électronique préalable. Ce système doit être uniquement utilisé pour les passagers qui sont issus d'un pays qui bénéficie du programme d'exemption de visa et qui se rendent sur le territoire nord américain. Depuis le 8 septembre dernier, chacun de ces passagers doit payer un montant de 4 dollars qui a été fixé pour couvrir les frais administratifs engendrés par la mise en œuvre de l'ESTA.

À la suite de ces derniers développements, vous avez demandé à la Commission de prendre position rapidement. En décembre 2008 déjà, elle a rendu un rapport sur la question de savoir si l'ESTA devait être considérée comme étant équivalente à un visa ou non et, de manière provisoire à cette époque, elle avait conclu par la négative. Dès que les règles définitives concernant l'ESTA auront été publiées par les autorités nord américaines, la Commission nous présentera son rapport définitif à ce sujet. Il est évident que le paiement de ladite taxe constituera un élément important en ce qui concerne son appréciation. Ce rapport sera pris en compte par le Conseil qui prendra alors les mesures qui s'imposent, y compris toute recommandation qu'il considérerait appropriée.

Et même si cette taxe peut paraître minime à première vue, il ne faut pas oublier qu'elle est due pour chaque voyageur, ce qui peut s'avérer parfois très onéreux pour les familles. Cette politique me paraît donc contraire à la volonté déclarée des États Unis de faciliter la mobilité entre les deux continents et constituera un frein réel pour les citoyens européens désirant se rendre aux États Unis. Je voudrais terminer en vous confirmant que la Présidence fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider la Commission à obtenir la pleine réciprocité de l'exemption de visa avec les États Unis.